Najważniejszym wyzwaniem aktualnej debaty jest jednak komplementarność polityk europejskich i w związku z tym spójność działania pomiędzy różnymi formami wsparcia dla różnych podmiotów. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że wtedy, kiedy my jako Parlament prowadzimy negocjacje na temat rozporządzeń w polityce spójności, to nie za bardzo jest dla nas ważne, czy prowadzimy negocjacje z określoną dyrekcją, dla nas te negocjacje są prowadzone z Komisją Europejską. Jeżeli my prowadzimy negocjacje z Komisją Europejską, to oznacza, że zakładamy, że istnieje wewnętrzna spójność w podejściu do kwestii pomocy regionalnej pomiędzy różnymi dyrekcjami, pomiędzy różnymi komisarzami.

Po wielu bardzo trudnych dyskusjach razem z Radą dochodzimy do wniosku, że wsparcie powinno być dopuszczone, w szczególności tam, gdzie chodzi o innowacyjność i tam, gdzie dotyczy ono współpracy między wielkimi przedsiębiorstwami i małymi. Chodzi o to, żeby zagwarantować tutaj spójność w podejściu, bo jeżeli my w jednym miejscu uzgadniamy, że jest to możliwe, a w drugim miejscu będzie to ograniczone, to nastąpi rozbieżność.

Sprawa na prawdę jest bardzo pilna.